Chcem vyjadriť hlboké znepokojenie z humanitárnej krízy, ktorá pretrváva v Sýrii a rozširuje sa do celého regiónu.

V samotnej Sýrii došlo k obrovským vnútorným presunom, hlavne žien a detí, a počet utečencov enormne narástol. Treba preto dramaticky zvýšiť zaangažovanie sa a asistenciu medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Obávam sa, že tento problém bude v najbližšom čase eskalovať a destabilizovať nielen región, ale že sa dotkne aj niektorých členských štátov EÚ. Podporujem zriadenie bezpečnej zóny popri turecko sýrskych hraniciach, ako aj vytvorenie humanitárnych koridorov v samotnej Sýrii. Obávam sa, že aj po prípadnom skončení občianskej vojny, budú návrat utečencov sprevádzať mnohé problémy.